Ook dank aan onze rapporteur Gerbrandy, maar ik heb toch wel een beetje een andere mening dan wat hij hier net naar voren heeft gebracht.

Ik hoor uit Nederland en ook uit andere landen dat het geld hiervoor toch moeilijk beschikbaar wordt voor projecten.

Ik vind ook dat we de dubbelslag moeten maken.

Het gaat over emissiearme landbouw. Het gaat over boeren in Natura 2000 gebieden.

Het gaat over de landgoedeigenaren.

We moeten ook de burgers daarbij betrekken. Dus niet tegen elkaar dat is nu vaak het geval maar met elkaar. En niet zoals in Nederland tot nu toe vaak gebeurde, dat boeren onteigend worden omdat ze in een mooi natuurgebied zitten, terwijl ze daar al honderden jaren hebben gezeten.

Wij gaan van 5 miljard naar 7 miljard.